Ale tak ako sme prijali Stratégiu 2020 a zvlášť v čase krízy si všetci musíme uvedomiť, že odstraňovanie bariér rastu zamestnanosti, riešenie nových sociálnych rizík či dôraz na vzdelanie, vedu a výskum je prvým predpokladom rastu ekonomík. Na presun finančných prostriedkov je potrebný súhlas všetkých komisárov. Vyslovujem presvedčenie, spolu so slovenskými pedagógmi, vedcami a ďalšími občanmi Slovenska, ktorí neschvaľujú tento presun finančných prostriedkov, že jednotliví eurokomisári budú obhajovať zamestnanosť, vzdelanie, vedu a výskum, kde 350 miliónov EUR prinesie obrovský prospech, pričom v doprave by to predstavovalo aj keď potrebných, ale iba 11 kilometrov diaľnic.